Ich freue mich über den Beitrag des Kollegen Tannock, wollte aber nur fragen er hat einen ehemaligen Premierminister erwähnt ob er weiß, dass ohne diesen Premierminister Kroatien heute nicht so weit wäre, und ob er nicht auch meint, dass auch dieser Mann ein faires Verfahren verdient hat keinen Bonus, aber auch keinen Malus, sondern ein faires Verfahren und keine politische Vorverurteilung.